Madame la Présidente, c'était un devoir et une nécessité. Comme l'Union devait s'ouvrir aux pays d'Europe centrale, elle devait offrir un partenariat au pays orientaux dont cet élargissement avait fait nos nouveaux voisins. Ce partenariat a ses faiblesses et ses succès, mais dix ans après, une évidence doit s'imposer à nous dans notre partenariat oriental, nous avons oublié la Russie ou, plus exactement, nous n'avons pas voulu la voir, tant les problèmes qu'elle pose nous semblaient insolubles.

Ce sera difficile, dira t on. Non, ce sera extrêmement difficile et totalement incertain, mais nous devons tenter de le faire car la Fédération de Russie, c'est l'autre moitié du continent, le pays le plus étendu du monde